Das ist schon die ganze Zeit die Politik der Europäischen Union, und dann wundert man sich, dass man vor einem diplomatischen Scherbenhaufen steht.

Damit eskaliert man! Wenn man deeskalieren will, dann kann man solche Berichte nicht beschließen. Deswegen habe ich aus tiefer Überzeugung und zwar aus dem Willen, Frieden zu erhalten den Frieden auf diesem Kontinent, der bedeutet, dass man mit Russland ins Einvernehmen kommen muss aus tiefer Überzeugung und als Friedensbefürworter gegen diesen Bericht gestimmt.